Monsieur le Président, oui, il faut condamner et dénoncer tous ces pays qui oppriment les femmes l'Iran, bien sûr, comme évoqué dans cette résolution, mais aussi l'Arabie saoudite et le Pakistan.

La réalité, c'est que tous les pays qui ont inscrit la charia comme un texte juridique fondamental oppriment les femmes.

Mme von der Leyen a choisi de nommer un commissaire à la protection de notre mode de vie européen. L'une des premières protections sera de dénoncer ce texte, la charia, pour qu'aucune communauté n'en revendique l'usage en Europe.

Il vaut mieux une petite avancée, un petit pas, plutôt qu'aucun texte.